Las dificultades de hoy nos parecerán increíbles mañana, cuando comprobemos lo que nos mejora este paso firme y verdadero hacia la unión económica real que necesitamos. La Unión se legitima ante los ciudadanos cuando demuestra su capacidad para mejorar su calidad de vida. Eso hoy empieza por ofrecer soluciones frente a la crisis y este informe ofrece una buena medida de lo que nos falta una verdadera unión monetaria, unidad fiscal, disciplina y lealtad entre todos los Estados y regiones con Haciendas propias como la vasca para eliminar suspicacias y hacer posible los eurobonos, que son una de las soluciones contra los ataques de los mercados. Igualmente pone el acento en la necesidad de legitimar democráticamente este proceso de integración y recuerda que la responsabilidad solidaria que necesitamos solo es posible en estas condiciones.